Nous allons voter demain sur le rapport Kramer alors qu'initialement, ce rapport était le rapport Arnautu, rapport où j'ai clairement démontré que la création d'une nouvelle agence Frontex n'était qu'un enfumage de plus et, visiblement, ceci vous a dérangé. Faire endosser à des garde frontières des uniformes européens sous la seule tutelle des instances européennes, non pas pour dissuader l'immigration illégale, mais, au contraire, pour la faciliter n'est évidemment pas la solution, mais attente encore un peu plus à la souveraineté des nations. Vous êtes aveuglés par votre idéologie faussement généreuse et de nouveaux damnés de la terre, déracinés, vont venir grossir la cohorte de millions de chômeurs européens ou serviront de main d'œuvre à bas coût. Vous refusez obstinément d'entendre la voix qui gronde des peuples européens, comme vous le faites encore avec le vote du peuple britannique. Mon rapport est entièrement balayé. Pour vous, c'est synonyme de démocratie. Pour moi, c'est le rejet réitéré de la volonté des peuples et, bien sûr, nous voterons contre.